La répression n'est pas nouvelle, elle s'est soldée par l'arrestation de Kem Sokha, accusé de comploter avec les États Unis.

de l'homme et de l'état de droit pouvons nous espérer l'organisation d'un processus électoral libre en juillet